Ano, já souhlasím s tím, že bez ohledu na to, zda se to týká žen, které se účastní své role v takzvaném zeleném čili ekologickém hospodářství, nebo kdekoliv jinde, tak je potřeba podporovat genderovou rovnost a podporovat veškeré možnosti, které jim přináší současná moderní politika v tom smyslu, aby mohly i ve chvíli, kdy si pořídí rodinu, pokračovat.

Aby se dělily o svou péči o děti se svým manželem. A týká se to většinou v těchto případech farem, to znamená zemědělství, kde rodina pracuje společně. Já nemohu souhlasit s tím, že by tím děti byly nějakým způsobem postiženy a naopak chci podpořit ty myšlenky, které se tohoto týkají. To znamená, aby i ženy měly své další možnosti.